Ich möchte vorausschicken, dass die Fraktion der Sozialisten und Demokraten sehr an konstruktiven Beziehungen mit der Volksrepublik China interessiert ist. Ihre Antwort hat mich heute aber doch etwas enttäuscht, weil so überhaupt nichts Konkretes dabei war. Sie haben in Wirklichkeit die Ist Situation noch einmal aufgezeigt und sich auch ein bisschen dahinter versteckt, dass es halt schwierig ist. Aber das kann keine Entschuldigung sein, wenn andere Länder und das Beispiel haben wir gerade gehört die USA hier schon ganz klare Lösungen gefunden haben.

Ich halte es China und auch den Repräsentantinnen und Repräsentanten der Volksrepublik China zugute, dass sie sicher sehr bestrebt sind, die sehr schwierige Situation in China einen Boom, ein Wachstum der Wirtschaft an den Küsten und in den großen Städten, eine Verarmung in den ländlichen Gebieten, ein absolutes Ungleichgewicht des sozialen Gefüges in China zu bekämpfen. Das kann aber für uns keine Entschuldigung sein, nicht alle Anstrengungen zu unternehmen, den Import dieser Güter nach Europa zu verhindern, seien sie bewusst oder unbewusst importiert. Es gibt jede Menge Maßnahmen, es gibt die Möglichkeit, unsere europäischen Unternehmen darauf hinzuweisen, welche Produkte das sind. Die Namen dieser Deckmantelfirmen, die aus Laogai Lagern beziehen, kennt man, man kennt die Zulieferanten. Es nützt nicht viel, wenn wir in Europa bei den meisten Unternehmen wundervolle Leitbilder haben, die versprechen, dass die Menschenrechte eingehalten werden, wenn wir sie insgesamt nicht unterstützen, dass sie diesem Versprechen auch gerecht werden können Ich möchte mich auch als Vertreterin der Konsumentinnen und Konsumenten sehen, die die Sicherheit haben wollen, wenn sie Produkte chinesischer Herkunft kaufen, keine Produkte aus Zwangsarbeit zu kaufen. Wir haben schon eine sehr große Sensibilisierung für Produkte, die aus Kinderarbeit kommen. Da hat man schon viele Maßnahmen gesetzt. Ich erwarte mir von der Kommission konkrete Vorschläge wie Gütesiegel, ich erwarte Embargos für Produkte, die nachweislich aus diesen Produktionen kommen, und ich wünsche mir weiterhin einen konstruktiven, effektiven Dialog mit China. Ich sehe auch auf Seiten der chinesischen Regierung den Willen, diesen Dialog fortzusetzen. Auch China ist daran interessiert, die Menschenrechtssituation zu verbessern. Versuchen wir, das im Dialog zu erreichen, aber schließen wir nicht weil die Handelsbeziehungen so wichtig sind nur vor Menschenrechtsverletzungen die Augen.